Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je salue le rapport de M.

Au tout début de cette crise, nous avons été parmi les premiers, au Parlement européen, à tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes que la crise pouvait avoir sur les femmes si des mesures adéquates n'étaient pas prises. Nous avions également souligné que cette crise représentait une opportunité pour faire de l'Union européenne une société prenant davantage en compte l'égalité entre les femmes et les hommes si les politiques et les mesures adéquates étaient adoptées. Il faut croire que nos conseils n'ont pas été pris en compte puisque les différents plans de rigueur n'apportent pas de réponse différenciée face à la crise. La crise a d'abord touché les manufacturiers et la construction, qui sont principalement des secteurs d'activité masculins. Depuis, la plupart des secteurs sont touchés et les premières victimes se situent dans le bas de la pyramide socio économique, où les femmes sont majoritaires. Il est donc urgent de prendre en compte cette problématique et de conjuguer aussi au féminin les divers plans de rigueur décidés par l'Union européenne et par ses pays.